frú forseti ég mun nú í stuttu máli gera grein fyrir skýrslu íslandsdeildar evrópuráðsþingsins fyrir árið tvö þúsund og tíu málaflokkar sem settu mestan svip á starfsemi evrópuráðsþingsins á árinu voru fólksflutningar og málefni innflytjenda

viðgangur öfgastefnu í evrópu jafnréttismál og málefni kvenna og að lokum heimskreppan svokallaða af þessum málaflokkum voru málefni innflytjenda flóttamanna og þjóðernisminnihluta hvað fyrirferðarmest og lýsti þingið þungum áhyggjum af þróun mála í álfunni hvað þessa hópa varðar má þar sérstaklega nefna stöðu sígauna en í utandagskrárumræðum í október gagnrýndi evrópuráðsþingið harðlega brottvísanir franskra yfirvalda á sígaunum heimskreppan hefur komið þungt niður á innflytjendum og minnihlutahópum sem oftar en ekki eru fyrstir til að missa atvinnu og verða að auki fyrir auknum fordómum þegar efnahagsástand versnar á sama tíma leiðir kreppan til aukinna flutninga fólks frá fátækari ríkjum álfunnar til hinna ríkari í leit að tryggari efnahagslegri framtíð í þessu sambandi lýsti þingið sérstökum áhyggjum sínum af aukinni velgengni stjórnmálaflokka sem byggja stefnu sína á lítt duldum kynþáttafordómum og áréttaði að það væri skylda stjórnmálamanna að leyfa ekki fordómum að lita stjórnmálaumræðu og gera ekki innflytjendur og aðra minnihlutahópa að blórabögglum á sama tíma taldi þingið að einnig þyrfti að leita leiða til að bæta efnahagsástand í fátækari ríkjum álfunnar jafnréttismál og málefni kvenna voru einnig áberandi í starfi evrópuráðsþingsins á árinu lýsti þingið meðal annars stuðningi við nýlegar tillögur franskra félagasamtaka þess efnis að réttindi kvenna í evrópusambandinu öllu miðaðist við framsæknustu löggjöf á sviði jafnréttis kynjanna sem í gildi er hverju sinni innan ríkja sambandsins og hvatti aðildarríki evrópuráðsins til að koma á umbótum til að tryggja frekar jafnrétti kynjanna einnig áréttaði þingið mikilvægi þess að sporna við svokölluðum heiðursdrápum hvað varðar réttindi annarra minnihlutahópa áréttaði evrópuráðsþingið mikilvægi þess að tryggja möguleika fatlaðra til fullrar atvinnuþátttöku sem og fatlaðra barna til að njóta sömu menntunar og ófötluð börn í október ýtti þingið svo úr vör nýrri herferð gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum þá ályktaði evrópuráðsþingið um ýmsa umdeilda atburði sem áttu sér stað í alþjóðasamfélaginu á árinu má þar nefna árás ísraelshers á skipalest sem flytja átti hjálpargögn til gasa strandarinnar en þingið komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að aðgerðir ísraels hefðu falið í sér brot á alþjóðalögum einnig má nefna harðvítug átök milli þjóðernishópa í fergana dalnum og deilur um úrslit forsetakosninga í íran í lok árs vakti svo ný skýrsla svissneska þingmannsins dicks marty um meinta ómannúðlega meðferð á fólki og smygl á líffærum í kósóvó mikla athygli í skýrslunni er núverandi forsætisráðherra kósóvó meðal annars sakaður um náin tengsl við skipulögð glæpasamtök framkvæmdastjóri evrópuráðsins kynnti hugmyndir sínar að umbótum á uppbyggingu og starfsemi stofnunarinnar á árinu en meginmarkmið þeirra er að styrkja pólitísk áhrif evrópuráðsins og evrópuráðsþingsins og auka skilvirkni hennar og sýnileika í því sambandi skipaði evrópuráðsþingið nefnd til að fylgjast með umbótaferlinu og halda sjónarmiðum þingsins á lofti leggur þingið áherslu á að hlutverk sitt verði styrkt meðal annars með vísan til hins aukna vægis sem evrópuþinginu hefur hlotnast eftir gildistöku lissabon sáttmálans á vettvangi mannréttindadómstóls evrópu gekk fjórtánda samningsviðauki við mannréttindasáttmála evrópu í gildi í júní eftir að rússland varð fertugasta og sjöunda og síðasta ríkið til að fullgilda hann er búist við að gildistaka viðaukans muni létta á vinnuálagi dómstólsins en um þrjátíu prósent kæra sem berast dómstólnum varða meint brot rússneska ríkisins á ákvæðum sáttmálans hlutverk evrópuráðsins er að standa vörð um grundvallarhugsjónir aðildarríkjanna um mannréttindi lýðræði og réttarríki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 til þess beitir ráðið sér fyrir gerð og samþykkt bindandi fjölþjóðasáttmála ályktanir og fjölþjóðasáttmálar evrópuráðsins hafa haft víðtæk áhrif í álfunni allri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 mælistikur evrópuráðsins gilda einnig fyrir aðrar fjölþjóðastofnanir og alþjóðleg samtök og ber þar hæst mannréttindasáttmála evrópu og félagsmálasáttmála evrópu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 evrópuráðsins eina órofa pólitíska heild í álfunni að hvíta rússlandi undanskildu evrópuráðsþingið er vettvangur fulltrúa þjóðþinga fjörutíu og sjö aðildarríkja evrópuráðsins á þinginu sitja þrjú hundruð og átján fulltrúar og jafnmargir til vara ólíkt ráðherranefndinni þar sem hvert ríki hefur eitt atkvæði fer fjöldi fulltrúa á þinginu eftir stærð þjóðar þingið starfar í tíu fastanefndum og tuttugu og fjögur undirnefndum þeirra en einnig starfa í þinginu fimm flokkahópar þá sitja forseti tuttugu varaforsetar formenn fastanefnda og flokkahópa í framkvæmdastjórn þingsins sem hefur umsjón með innri málefnum þess sami hópur skipar stjórnarnefnd þingsins ásamt formönnum landsdeilda þingið kemur saman ársfjórðungslega eina viku í senn að jafnaði í lok janúar apríl júní og september stjórnarnefnd kemur saman til fundar á sama tíma og þing eru haldin og á milli þingfunda loks kemur sameiginleg nefnd þingsins með ráðherranefnd evrópuráðsins saman í hvert sinn sem evrópuráðsþingið er haldið evrópuráðsþingið er nokkurs konar hugmyndabanki evrópuráðsins um stjórnmál efnahagsmál félagsmál mannréttindamál umhverfis og orkumál og menningar og menntamál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 hafa eftirlit með efndum fjölþjóðlegra skuldbindinga og þrýsta á um aðgerðir í þeim tilvikum sem misbrestur er þar á og vera vettvangur fyrir skoðanaskipti og samráð þingmanna aðildarríkjanna og styrkja þannig lýðræðismenningu og efla tengsl þjóðþinga á þingfundum evrópuráðsþingsins eru skýrslur nefnda ræddar og ályktað á grundvelli þeirra ályktunum tilmælum eða álitum er því næst vísað til ráðherranefndarinnar sem fjallar um þau og bregst við eftir atvikum með beinum aðgerðum eða lagasetningu í þjóðþingum evrópuráðsþingið á þannig oft frumkvæði að samningu fjölþjóðlegra sáttmála sem eru lagalega bindandi fyrir aðildarríkin störf evrópuráðsþingsins hafa bein áhrif á störf þjóðþinganna þar sem fulltrúar á evrópuráðsþinginu eru þingmenn í heimalöndum sínum ólíkt því sem á til dæmis við um evrópuþingið eða þing evrópusambandsins þingfundir evrópuráðsþingsins þar sem þingmenn bera saman bækur sínar og skiptast á hugmyndum eru því afar mikilvægt framlag til löggjafarstarfs heima fyrir og hafa þeir hraðað mjög og stutt við þá öru lýðræðisþróun sem orðið hefur eftir lok kalda stríðsins þá hefur reynslan sýnt að þjóðir sem hafa skýr markmið í störfum sínum innan þingsins og kappkosta að ná þeim fram geta haft áhrif langt umfram stærð og pólitískt bolmagn sú staðreynd varpar skýru ljósi á mikilvægi og ekki síður möguleika evrópuráðsþingsins fyrir íslenska hagsmuni virðulegi forseti í upphafi árs tvö þúsund og tíu voru aðalmenn íslandsdeildar sú sem hér stendur og sem jafnframt gegndi formennsku steinunn valdís óskarsdóttir sem var varaformaður og birkir jón jónsson varamenn voru þuríður backman magnús orri schram og eygló harðardóttir þann tuttugasta og sjöunda október tvö þúsund og tíu tók mörður árnason þingmaður samfylkingarinnar sæti steinunnar valdísar óskarsdóttur í nefndinni magnea marinósdóttir var ritari íslandsdeildar til ágústloka og kjartan fjeldsted frá byrjun september íslandsdeildin hélt fjóra fundi á árinu þar sem þátttaka í þingfundum evrópuráðsþingsins var undirbúin hvað viðvíkur trúnaðarstörfum fyrir þingið gegndi sú sem hér stendur formennsku í íslandsdeildinni ásamt því að vera í embætti varaforseta líkt og á árinu tvö þúsund og níu einnig hafði sú sem hér stendur tvívegis orð fyrir flokkahópi sameinaðra evrópskra vinstrimanna á þingfundum það gerðist í umræðu um starfsemi o e c d og um stöðu sígauna í evrópu þá átti íslandsdeildin tvíhliða fundi með landsdeildum norðurlandanna og þýskalands í janúar til að skýra þeim frá stöðu mála í icesave deilunni við bretland og holland virðulegi forseti ég vil að lokum geta þess að íslandsdeildin er sammála um nauðsyn þess að bæði aðalmenn og varamenn sæki evrópuráðsþingið en fram til þess hafa aðeins þrír aðalmenn sótt þing evrópuráðsþingsins ársfjórðungslega ástæðan fyrir því að við teljum nauðsynlegt að héðan fari sex þingmenn en ekki þrír þingmenn á evrópuráðsþingið ná ekki að sækja alla þá nefndarfundi sem okkur ber að sækja á meðan á dvöl okkar í strassborg stendur sú staðreynd dregur verulega úr möguleikum íslandsdeildarinnar til þess að hafa stefnumótandi áhrif

höfum jafnframt komist að því frú forseti að við erum sennilega eina landsdeildin sem sendir aðeins aðalmenn á þing evrópuráðsins það er

íslandsdeildar evrópuráðsþingsins að þingið sjái sér fært að senda ekki bara þessa þrjá aðalmenn heldur jafnframt